Doamnă președintă, deoarece doamna Silvia Costa a amănunțit subiectul, mie îmi rămâne din fericire pentru mine, firește o privire de ansamblu. Mai ales că suntem la final de mandat, cred că e important să ne uităm la întregii cinci ani pe care i am parcurs mă refer în clipa asta la Comisia pentru cultură și educație și trebuie să mărturisesc acum, la bilanț, că senzația mea este că s a comportat Comisia pentru cultură și educație ca o ființă unitară,

Dovadă este că, finalmente, ne aflăm în punctul acesta, în care acest program e ca un fel de dovadă că, în sfârșit așa cred eu, cel puțin cultura, patrimoniul nu mai sunt privite ca o Cenușăreasă a bugetelor, ba, dimpotrivă, cresc pe zi ce trece. Acest program e o dovadă și, firește, la asta am contribuit cu toții, toți membrii Comisiei pentru cultură și aș zice pentru că doamna președintă a remarcat cu plăcere prezența domnului Gérard Deprez în sală, o fac și eu, este unul dintre oamenii pe care i am simțit alături în clipe mai grele, mai ales că, fiind în Comisia pentru bugete, acest lucru contează, pentru că e imposibil să lucrăm numai în comisii, numai cu subiectele noastre, ci să privim în ansamblu, să ne facem prieteni, să lămurim pe toată lumea și în dreapta și în stânga și mă refer în clipa asta chiar la această sală, sau la politica europeană însăși. Finalmente, ca să nu lungesc vorba prea mult, aș zice că acest program, ca un fel de încununare a muncii noastre, a tuturor, conține chiar un fel de filozofie și focalizez pe un singur subiect care m a impresionat în mod special eu fiind actor de film noțiunea de sală de cinema, de cinema proiectat în sală, a căpătat greutate, a fost înțeleasă pe deplin ca o funcție socială fundamentală și